Rolul Băncii Europene de Investiții în ceea ce privește combaterea crizei economice și financiare actuale sau în ceea ce privește atingerea obiectivelor Strategiei 2020 este indiscutabil. De aceea, consider că această instituție trebuie să continue eforturile în sprijinirea economiei Uniunii Europene și în promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, punând accent în special pe proiectele destinate regiunilor mai puțin dezvoltate.

În contextul în care finanțarea publică este din ce în ce mai limitată, consider că orientarea investițiilor BEI către astfel de proiecte va fi de un real sprijin în completarea eforturilor realizate la nivel local și regional. Aceste parteneriate sunt vitale pentru ca Uniunea Europeană să poată realiza investiții necesare în anumite domenii cum ar fi infrastructura și sectorul serviciilor și sugerez Comisiei să aducă îmbunătățiri concrete privind consolidarea parteneriatului public privat.